Sin su trabajo, esta comisión no habría sido posible, no se habría producido. Porque son los escándalos los que motivan que luego las instituciones tengan, justamente, que hacer comisiones como para demostrar que se hace algo contra la evasión fiscal. Si esta comisión ha demostrado algo es que este no es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural. La evasión y la elusión fiscales son problemas estructurales. Y justamente por eso proponemos una comisión permanente, no más comisiones especiales. Una comisión permanente en el Parlamento Europeo.

Pero yo creo que de esta comisión hemos conseguido, en base al trabajo, sacar un buen informe recomendaciones que no son vinculantes pero que son importantes para poder trabajar contra la evasión fiscal, una herramienta útil. Pero muchos de los logros de esta comisión están en riesgo. Están en riesgo por las enmiendas de los Grupos ALDE y PPE, que quieren mutilar este texto mañana, eliminando elementos claves para la votación. Si esto se produce, estaremos dando una imagen tan bochornosa como la lista blanca de paraísos fiscales de la Comisión y del Consejo. Tocqueville decía que la Revolución francesa comenzó realmente con una revuelta previa de los privilegiados.